Zpráva, kterou máme na stole, obsahuje některé pozitivní body, například využití vlastních zdrojů energie.

Samozřejmě vnímám, že existuje fenomén, kdy si nejchudší část populace nemůže dovolit platit energie.